Da sagt der Kommissar eine interne Entscheidung der griechischen Behörden.

Wie wären alle über ihn drüber gefahren in diesem Haus!

Weil selbstverständlich die Politik der Troika dahintersteckt. Das ist der Unterschied!

Bei Griechenland fußen die Entscheidungen der Regierung auf der Politik der Troika, und da ist auf einmal selbst das Schließen eines öffentlich rechtlichen Rundfunksenders nur mehr eine interne Angelegenheit.